Ich möchte die Kollegin Papadopoulou fragen, ob sie mit uns dafür sorgen wird, dass die zyprische Ratspräsidentschaft, auf die wir uns schon sehr freuen, gegenüber der Türkei deutlicher die Einhaltung von Menschenrechten und Minderheitenrechten einfordert.

Lady Ashton, wir brauchen die gleiche klare Sprache gegenüber der Türkei von Seiten des Rates und der Kommission.